Herr Präsident! Der europäische Energiemarkt durchlebt zurzeit einen tiefgreifenden Wandel und wir müssen sicherstellen, dass die VerbraucherInnen im Mittelpunkt dieser Veränderung stehen. Nur ein wettbewerbsfähiger, transparenter und liberalisierter Binnenmarkt wird dafür sorgen, dass die Konsumenten auch von diesem Wandel profitieren. Daher ist ein New Deal für EnergieverbraucherInnen dringend notwendig. Allerdings muss es ein New Deal werden, der Konsumenten auch dazu befähigt, informierte Entscheidungen zu treffen und aktiv am Markt teilzunehmen, anstatt dass man sie bevormundet. Als Schattenberichterstatterin der ALDE für diesen Bericht bin ich davon überzeugt, dass die besten Maßnahmen für die Senkung des Verbrauchs und der Kosten mehr Wettbewerb, bessere Information und bessere Einbindung der Verbraucher sind. Erstens müssen wir sicherstellen, dass es echten Wettbewerb auf dem Energiemarkt gibt und der Wechsel zwischen den Anbietern vereinfacht wird. Genauso müssen regulierte Preise endlich schrittweise abgeschafft werden. Zweitens brauchen wir verständliche, transparente und leicht zugängliche Informationen für KonsumentInnen, vor allem auch in Bezug auf die Energierechnung. Drittens ist es wichtig, dass die Einbindungsmöglichkeiten für Verbraucher in den Markt verbessert werden, auch als ProduzentInnen und InvestorInnen. Gerade in Bezug auf die Steuerung der Nachfrage können Informationstechnologien wie smart meter smart grids oder Online plattformen neue Wege eröffnen.

Prosumer können aktiv zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen und werden eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung des Energiesystems in der Zukunft spielen. Nur so können wir einen erfolgreichen europäischen Energie Binnenmarkt schaffen.